Al menos una de cada tres mujeres hemos sufrido o sufriremos violencia física y sexual.

Y hoy hay en el mundo al menos doscientos millones de mujeres y niñas cuyos genitales han sido mutilados. Somos la mitad de la humanidad, y la perspectiva de género debe integrarse y promoverse en todas, absolutamente todas las actividades políticas de la Unión.

Celebramos, por eso, que el Plan de Acción en materia de género II recoja aspectos que llevan ya años siendo una prioridad para nosotras. Por ejemplo, fomentar la salud y los derechos sexuales y reproductivos es un requisito previo y necesario para la igualdad de género. Y esto implica prestar toda la ayuda médica necesaria. Y voy a decirlo claramente esto incluye el acceso al aborto seguro, tal y como prevé el Derecho internacional humanitario.